Hvala lepa. Zaradi javnosti je prav, da, da se dve netočni informaciji popravita. Zdaj, ne vem, kdo ministru piše odgovore - on je govoril o tem, da je MORS zainteresiran, da pride do izgradnje gasilsko-reševalnega centra. Ta je zgrajen. Otvoritev je bila pred, dva meseca pred volitvami. In druga netočnost, ki se je prikradla gospodu Sitarju - občina je odlok glede nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča sprejela leta dva enajst. In ni res, da ni bil, - da ni bilo plačano NUSZ. Tu bi sicer moral minister odgovarjati, tako da predlagam, da zamenja delavce, ki mu pišejo odgovore. Bilo je plačano to nadomestilo v višini cirka pol milijona evrov, leta dva trinajst. Po tistem pa res več ne. Občina se je pritožila in nedavna odločitev vrhovnega sodišča govori o tem, da ji to nadomestilo pripada, tako da ga bo dobila za nazaj. Sem bil dolžan proceduralno na to opozoriti, ker nas javnost posluša in ni prav, da je seznanjena z netočnimi ali pa napačnimi informacijami.